C'est au fond un instrument extrêmement intéressant car il permettrait de mettre en œuvre finalement la stratégie Afrique, que nous appelons de nos vœux à chaque sommet qui a lieu depuis deux ou trois années et qui, jusque là, faute de financement cohérent, n'a pas pu voir le jour. Cela nous permettrait aussi d'avoir une autre interaction entre les territoires couverts par la politique de voisinage et les territoires couverts

Il faut avoir conscience que toute cette interaction plus étroite entre les territoires couverts par une politique et les territoires couverts par une autre politique est un progrès également en termes de cohérence. Nous sauvegardons également toutes les options pour la continuation de notre partenariat avec les pays ACP, ce qui me semble important étant donné que, à partir de l'année prochaine, il faudra remplacer les accords de Cotonou par quelque chose d'autre. Nous ne savons pas exactement ce que ça sera, mais, de toute façon, dorénavant, l'instrument que nous avons sur la table permet de couvrir l'ensemble des éventualités. En somme, c'est un bon instrument également parce qu'il inclut le voisinage et j'aimerais beaucoup que demain, quand nous serons sortis de cette salle, cela soit toujours et encore ainsi parce que je pense que les fétichismes ne nous aident pas autant